virðulegi forseti ég mæli hér fyrir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra um afsláttarkort vegna lækniskostnaðar

bera með sér ég spyr hæstvirtur ráðherra fyrstu hvaða aðgerða er þörf svo að afsláttarkort vegna lækniskostnaðar berist fólki sjálfkrafa þegar hámarksgreiðslum er náð öðru hvenær mun tryggingastofnun ríkisins taka upp slíkt kerfi þannig að fólk þurfi ekki að halda til haga öllum kvittunum og bera sig eftir kortunum þriðji hefur verið veitt fé til að koma slíku kerfi á og hvað mun það kosta tryggingastofnun

og aðra og þá hverja mig langar til að bæta við einni spurningu fjórða lið hérna hvenær hæstvirtur ráðherra geri ráð fyrir því að hætt verði að nota hvenær hann muni hætta miða við almanaksárið eins og það er í dag heldur miða þá kannski við tólf mánaða tímabil eins og er víða annars staðar í heilbrigðiskerfinu þar sem ekki er miðað við almanaksárið ég lagði sams konar fyrirspurn fyrir hæstvirtan heilbrigðisráðherra sem þá sat í ráðuneytinu fyrir einu og hálfu ári og þá sagði hann að rafrænar upplýsingar og sjálfkrafa afgreiðsla afsláttarkortsins yrði komið á um næstu áramót það er fyrir rúmu ári síðan það er sem sagt rúmt ár síðan þetta átti að vera komið á núna um áramótin tilkynnti tryggingastofnun ríkisins að kortin kæmu sjálfkrafa en aðeins þegar greitt ha að verið fyrir þjónustu sérfræðilækna það er bara brot af þeim greiðslum sem veita réttinn fyrir afsláttakortinu það komi ekki þegar þú fórst á heilsugæslustöðina ekki á göngudeildina ekki á bráðadeildina og svo framvegis þetta er sem sagt bara bara af þeim greiðslum sem veita réttinn til afsláttarkortsins áfram þurfa menn að safna kvittunum bera sig til tryggingastofnunar og fá kortin þar það var talað um að hér fyrir rúmu ári þegar ég ræddi þessi mál síðast að tryggingastofnun þyrfti tuttugu og eina milljón til þess að koma þessu á og sú fjárveiting ætti að koma nú sagði tryggingastofnun ríkisins mér það þegar ekki var staðið við þessi orð og ekki var hægt að koma með sjálfkrafa kortin fyrir ári að þeir hefðu ekki fengið bera fjárveitingu þess vegna væri ekki staðið við þetta betur en þarna kom fram því spyr ég hæstvirtan ráðherra og bið hann um að svara þessum fyrirspurnum sem ég hef hér talið upp